hæstvirtur forseti varðandi kostnaðinn sérstaklega þá held ég að bæði ég og háttvirtur þingmaður róbert marshall gerum okkur grein fyrir því á þessari stundu að kostnaðurinn við stjórnlagaþingið getur orðið allt að helmingi hærri en gert var ráð fyrir miðað við tölur fjárlaganefndar sem kynntar voru fyrir allsherjarnefnd síðasta sumar eitthvað af þeim kostnaði fellur til út af þjóðfundinum sem við vorum að ræða en það er hins vegar aðeins brot af kostnaðinum en við skulum ræða kostnaðinn seinna í mínum huga snýst málið nú um það eftir að hafa hlýtt á ræðu háttvirts þingmanns róberts marshalls hvort einhver rökhugsun er yfir höfuð í því að við sjálfstæðismenn sem vissulega lögðumst gegn þessu verkefni öllu frá a til ö eigum nú að taka á okkur skömmina fyrir það að ríkisstjórnin kom þessu sérstaka áhugamáli sínu hér í gegn